Elle a su composer sans renoncer.

Je voudrais seulement me limiter à faire un commentaire, peut être un peu plus politique, sur le fond.

Elle a su aller au bout de sa logique de régulation en établissant un régime de sanctions fort et dissuasif pour les délits financiers qui on le sait ont aggravé la crise de nos pays européens.